Še enkrat, hvala lepa, predsedujoči. Še vedno sem na stališču, da v konkretnih primerih se je zgodila sporna praksa, kajti istočasno sprašujem vas, spoštovani minister, ali ste sprožili kakršenkoli postopek zoper člane nadzornega sveta SDH, ki so sklepali tovrstne pogodbe. Kajti ocenjujem, da so v škodo davkoplačevalcev, kajti omenjeno početje je daleč od načela gospodarnega ravnanja z davkoplačevalskim denarjem. Seveda imam v mislih tudi vrsto študij in svetovalnih pogodb, ki se naročajo, ali v okviru SDH ali, kot rečeno, družb v državni lasti. Sem trdno na stališču, da v kolikor člani nadzornih svetov in uprav, ki upravljajo državno premoženje in ne poslujejo v skladu z načelom dobrega gospodarja, še posebno pa načelom skrbnega gospodarstvenika, ste v takem primeru dolžni ukrepati vsaj enkrat letno, in sicer na skupščini družbe, kajti minister za finance je v času mandata lastnik oziroma nosilec, upravljalec državnega premoženja. Kajti slaba praksa v družbah, ki so v državni lasti, se tudi na tem delu, ki je veliko govora korporativnega upravljanja, bi morala počasi končati. Hvala lepa.